Pani Komisarz, ja też jestem zdania, że możemy dokonać syntezy bezpieczeństwa i wolności, ale chciałbym Panią zapytać, czy na podstawie Pani doświadczenia ma Pani pewność, że opracowywane i przygotowywane dzisiaj akty prawne

Czy są takie rozwiązania, które wiążą się z ryzykiem skutecznej skargi do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, a jeśli są, to na jakie wskazałaby Pani?